Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben auch immer wieder gesagt, dass der digitale Binnenmarkt ein ganz wichtiger Bereich der europäischen Politik ist. Er ist auch äußerst wichtig, weil der digitale Markt immer mehr, immer stärker um sich greift. Es wird immer wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass in diesem Bereich auch klare Regeln geschaffen werden klare Regeln, die unseren Bürgern und Bürgerinnen auch eine Rechtssicherheit geben, und neben den Bürgern und Bürgerinnen den Verbrauchern, den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in diesem Bereich, natürlich auch den Unternehmen. Denn da, wo Rechtssicherheit ist, da herrscht auch eine gute Zusammenarbeit. Gerade in diesem Bereich, der so viele Lebensbereiche alle Lebensbereiche eigentlich angeht, ist es ganz wichtig, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz und eine ehrgeizige Strategie definieren. Das ist äußerst wichtig.

Es sind sehr viele Bereiche, die in diesen Bereich eingehen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir eine vernünftige europäische Politik in diesem Bereich betreiben. Und das betrifft sehr viele Bereiche, das habe ich schon gesagt. Eine der höchsten Prioritäten ist und bleibt für unsere Fraktion natürlich im Bereich Internet die Netzneutralität. Das muss das oberste Ziel sein, weil das die Gewähr dafür ist, dass es auch Gerechtigkeit in diesem Bereich gibt. Es ist auch ganz wichtig, dass wir in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen

Wir wollen auch, dass kleine und mittlere Unternehmen eine Chance haben, und nicht nur die ganz Großen, die sehr viel Geld in die Hand nehmen können, um den richtigen Platz zu erreichen. Das sind solche Themen, die wir angehen müssen. Wir müssen auch Fragen angehen, die ethische Fragen aufwerfen. Denn Bereiche wie Medizin, Gesundheitsversorgung und andere werden auch immer stärker in diesen Bereich des digitalen Marktes mit einbezogen. Auch da müssen wir uns ganz genau überlegen, in welcher Art und Weise wir das erreichen wollen. Datenschutz, Urheberrecht und noch andere sind genauso viele Fragen, die wir angehen müssen.